Dobrze się dzieje, że celem obecnego przeglądu jest umieszczenie praw człowieka w centrum stosunków Unii Europejskiej ze wszystkimi państwami trzecimi.

Oczywistym jest, że kluczowe priorytety powinny obejmować zasadnicze prawa podstawowe. Te wolności są ewidentne, ale nie możemy zapominać o sprawach, o których możemy uczyć resztę świata. Kwestia zwalczania kary śmierci oraz przeciwdziałania dyskryminacji kobiet to dziedziny, w których Unia Europejska osiągnęła godne podziwu rezultaty. Nie zapominajmy o demokracji i praworządności, które traktujemy jako naturalne, ponieważ są warunkami wstępnymi do korzystania z praw człowieka. Korzystajmy z naszych możliwości, organizując szerokie konsultacje, wyznaczając realne cele, nie uciekając od form politycznego nacisku, ale nie zapominając o wysiłkach na rzecz ochrony i wsparcia dla obrońców praw człowieka w państwach trzecich. Na zakończenie z aprobatą przyjąłem zachętę dla właściwych instytucji Unii Europejskiej do zaangażowania się we wsparcie wolności religii i rozwiązywania konfliktów oraz do udzielania pomocy podmiotom religijnym i organizacjom wyznaniowym w tym zakresie.